Man kann diese Tatsache positiv oder man kann sie negativ sehen. Negativ, weil es offensichtliche Probleme gibt. Positiv, weil wir darüber konstruktiv reden. Dieser konstruktive Dialog ist das Gebot der Stunde, und daran müssen wir festhalten. Viel zu lange war das Verhältnis Iran Europa Europa Iran, wie immer man das sehen will, gestört. Wir haben gegeneinander und nebeneinander existiert fast 40 Jahre lang. Erst das Atomabkommen hat eine Grundlage geschaffen, auf deren Basis wir darangehen können, eine Zone der Stabilität in der Region aufzubauen. Das brauchen wir dringend, weil die Probleme der Region unmittelbar auf Europa durchschlagen. Stabilität das ist die Lehre aus unserer leidvollen Geschichte gibt es nur, wenn demokratische Verhältnisse, Wirtschaft und wirtschaftliche Prosperität existieren und die Staaten in ihrem Verhältnis zueinander auf Gewalt verzichten. Das Atomabkommen ist ein wichtiger Schritt, dem andere folgen müssen. Vor allem müssen wir zu einer Beendigung des Wettrüstens in der Region kommen. Die Proteste im Iran haben ihre Wurzeln in der unbefriedigenden wirtschaftlichen Situation. Viele Menschen haben sicher erwartet, dass das Abkommen unmittelbar einen wirtschaftlichen Aufschwung nach sich zieht. Das ist alles nicht eingetreten, weil die Auswirkungen der Sanktionen immer noch existieren. Die Proteste haben aber auch mehr als deutlich gemacht, dass es den Menschen um Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte geht. Es ist positiv, dass die reformistischen Kräfte sich grundsätzlich für das Recht auf Meinungsfreiheit aussprechen, aber das steht im Widerspruch zu der Anwendung von Gewalt gegenüber Demonstranten, den vielen Inhaftierungen und der Blockierung sozialer Netzwerke. Wir erwarten, dass die Verantwortlichen den Beteuerungen auch Taten folgen lassen.

Es ist ein positives Zeichen, dass das neue Gesetz gegen den Drogenhandel zum ersten Mal dazu führen wird, dass die Zahl der Todesurteile drastisch reduziert wird.

Viele solche Schritte werden notwendig sein und die Menschen im Iran erwarten das, und es ist unsere Verpflichtung, diese positive Entwicklung zur Kenntnis zu nehmen und zu fördern.